Op de Europese top van juni werd beslist om te onderzoeken of regionale ontschepingsplatformen een alternatief konden zijn.

Die praktijk is volledig in lijn met het internationaal recht. In één adem werd beslist dat alle boten die in de Middellandse Zee actief zijn de Libische kustwacht niet mogen hinderen. Dus ook niet wanneer Libië, die platformen indachtig, boten richting Europa tegenhoudt. De reddingsoperatie die niet meer automatisch resulteert in een asielaanvraag in Europa zal sterk ontradend werken. Net zoals in Australië zal dat de tragische verdrinking tot nul herleiden. Zo kunnen we de migratie terug onder controle krijgen wat het draagvlak bij de burger vergroot voor de echte behoeftigen en de mensensmokkelaars verliezen hun bron van inkomsten. Net als de Europese regeringsleiders, vraag ik aan de Commissie en alle bevoegde ministers in de Europese Unie om het Australische model over te nemen. Hopelijk komt de Europese top eindelijk tot concrete afspraken om de illegale migratie kordaat aan te pakken.